herra forseti það hefur náðst samkomulag um það að kjördagur verði tuttugasta og fimmta apríl í samræmi við þann málflutning sem við framsóknarmenn höfum viðhaft að það yrði að kjósa hið fyrsta til þess að stjórnmálamennirnir geti endurnýjað sitt umboð til þess að stjórnmálaflokkarnir geti endurnýjað sitt umboð gagnvart kjósendum þegar við framsóknarmenn lýstum því yfir að við vildum verja ríkisstjórn samfylkingarinnar og vinstri grænna vantrausti kæmi slík tillaga upp hér á vettvangi þingsins lögðum við áherslu aðallega á þrjú atriði að komið yrði til móts við skuldug heimili komið yrði til móts við erfiðleika í atvinnulífinu og að sérstöku stjórnlagaþingi yrði komið á laggirnar ég ætla ekkert að leyna því að við framsóknarmenn viljum ganga mun róttækar fram í málum atvinnulífsins og heimilanna en sitjandi ríkisstjórn gerir og við munum á þeim dögum sem eftir eru af þessu þingi vinna áfram að því að afla hugmyndum okkar fylgis en við lögðum fram mjög ítarlegar efnahagstillögur til þess að koma til móts við vanda heimila og fyrirtækja þær tillögur eru vissulega róttækar en við teljum í ljósi þess gríðarlega alvarlega ástands sem að steðjar íslensku samfélagi þurfi stjórnmálamenn að koma fram með róttækar hugmyndir og róttækar tillögur ég hef í því samhengi talað fyrir því að geri menn ekki neitt og ef menn ætla að vera í einhverjum smáskammtalækningum gagnvart

við framsóknarmenn afstýra að sjálfsögðu þriðja atriðið sem ég nefndi varðar stjórnlagaþingið

hér á þessum dögum sem eftir eru af þinginu að það mál verði afgreitt hér það er gríðarlegur vilji fyrir því í samfélaginu í nýlegri könnun sem var gerð sýnir sig að sjötíu og sjö prósent þjóðarinnar vilja að stjórnlagaþingi verði komið á fjórir af fimm stjórnmálaflokkum hér á vettvangi alþingis vilja að sérstöku stjórnlagaþingi verði komið á þar sem almenningur án afskipta stjórnmálaflokkanna muni kjósa sér sína fulltrúa á þetta þing stjórnlagaþing er ekki eitthvert einstakt fyrirbrigði sem við erum að ræða hér á íslandi stjórnlagaþingi hefur verið komið á á mörgum tímaskeiðum sögunnar yfirleitt á miklum tímamótum við stöndum á tímamótum við þurfum að móta okkur nýjar leikreglur í íslensku samfélagi og við þurfum að upphefja ný gildi líka þetta er verkefni framtíðarinnar þetta er líka það sem kosningarnar og kosningabaráttan sem fram undan er mun snúast um við munum að sjálfsögðu gera upp fortíðina en stjórnmálaflokkarnir í komandi kosningabaráttu þurfa líka að hafa skýra framtíðarsýn skýra stefnu til framtíðar hvernig við ætlum að endurreisa íslenskt samfélag og ég hef ekki trú á því að kjósendur muni aðhyllast þá stjórnmálaflokka sem eingöngu vilja líta aftur fyrir sig við framsóknarmenn gerum okkur grein fyrir því að fram undan er mikið átak í því að byggja upp öflugt íslenskt

þúsund ný störf í íslensku samfélagi það var hlegið að því þá við munum leggja áherslu á atvinnumál í komandi kosningabaráttu

að koma á fót stjórnlagaþingi því að ég tel að þeir tímar séu runnir upp að stjórnmálamenn þurfi að hugsa meira um fólkið í landinu en flokkinn sinn en mér hefur fundist í umræðum hér á alþingi að sumir tali fyrst fyrir flokkinn sinn en síðan fyrir almenning við viljum að almenningur fái að kjósa til stjórnlagaþings án þess að stjórnmálaflokkarnir séu innviklaðir í það það er skýr stefna okkar framsóknarmanna og ég er tilbúinn